ólöf nordal tekur sæti aðalmanns í utanríkismálanefnd í stað ragnheiðar e árnadóttur sem verður varamaður í nefndinni í stað illuga gunnarssonar það er nú varamanns hans sigurðar kára kristjánssonar sigurður kári kristjánsson það er varamaður illuga gunnarssonar tekur sæti í allsherjarnefnd í stað ólafar nordal þorgerður k gunnarsdóttir tekur sæti í fjárlaganefnd í stað ólafar nordal ragnheiður ríkharðsdóttir tekur sæti í heilbrigðisnefnd í stað þorgerðar k gunnarsdóttur og verður aðalmaður í íslandsdeild norðurlandaráðs í stað illuga gunnarssonar unnur brá konráðsdóttir tekur sæti í menntamálanefnd í stað þorgerðar k gunnarsdóttur jón gunnarsson verður fyrsti varamaður flokksins í íslandsdeild norðurlandaráðs og sigurður kári kristjánsson verður annar varamaður þar enn fremur tilkynnist